Señor Presidente, estamos hablando de arenques, estamos hablando de planes multianuales pero, fundamentalmente, estamos hablando de fuero, de las competencias de este Parlamento y de la necesidad de que el Consejo asuma y —lo que es más importante— respete lo establecido en el Tratado de Lisboa y, además, respete también lo que han decidido los propios servicios jurídicos. Tenemos codecisión y, frente a ello, una decisión política del Consejo no solo está dejando en entredicho las competencias de este Parlamento —algo que, desde luego, no podemos ni debemos admitir— sino, lo que es más importante, está poniendo en peligro el futuro de asuntos tan fundamentales como la propia reforma de la política común de pesca.